Elnök Úr, az utóbbi hónapokban vagy szinte évben már megszoktuk, hogy ilyen körülmények között az Elnök nem kezdi meg a szavazatindokolások lebonyolítását. Kérem szépen, hogy tartsuk magunkat ehhez a szokáshoz, és várjunk addig, amíg a képviselőtársaink szíveskednek elhagyni az épületet vagy a termet. Ez a választópolgároknak is a megalázása, hogy ilyen körülmények között beszéljünk.